Monsieur le Président, chers collègues, cela a été dit, c'est l'Année internationale de la biodiversité et, cette année, nous sommes invités à nous engager à résoudre une triple crise, dont les trois éléments sont liés, qui suppose une approche cohérente et intégrée pour y faire face et sortir d'une crise écologique, qui a des répercussions directes sur notre économie et sur notre modèle social. Cette triple crise concerne la sécurité alimentaire, le changement climatique et la perte de la biodiversité. Rappelons que la biodiversité n'a pas de prix, mais sa perte, son déclin, sa destruction ont un coût, qui contribue à l'accroissement de la pauvreté et qui engendre des déséquilibres et des pertes considérables en termes économiques, de bien être et culturels. Cela a été dit maintenant on le sait 40 de notre économie mondiale dépendent directement des services rendus par la nature et 60 de ceux ci sont gravement en déclin. L'Europe a perdu 30 de sa biodiversité en quarante ans. La perte est aujourd'hui évaluée à un coût de 1 du PIB de l'Union 50 milliards d'euros par an qui atteindrait les quatorze mille milliards en 2050 si nous n'agissons pas, car le phénomène d'érosion s'accélère et les causes de l'échec des précédentes politiques européennes dans ce domaine sont connues et clairement énoncées dans le rapport.

Il reste à passer des discours et des intentions à l'action, des objectifs aux moyens. Il est difficile de cacher quelques regrets le peu de réactivité du Conseil et de la Commission face à l'urgence à agir, le regret que la directive IV sur les sols soit toujours bloquée par le Conseil, le regret, qu'à une voix, en commission environnement, la bioconditionnalité de tous les financements publics ait été rejetée, le regret que les enjeux liés à la biodiversité n'aient pas été plus largement intégrés dans la stratégie 2020 de l'Union européenne, de nature à assurer une sortie durable de la crise par la conversion écologique de notre modèle économique. Il y a une exigence de cohérence. Il est encore temps de comprendre et de s'engager à assurer la préservation et la revalorisation de notre capital nature. C'est un investissement gagnant pour l'avenir.